Madame la Présidente, Monsieur le Commissaire, mes chers collègues, je voudrais saluer l'excellent travail de nos deux corapporteurs et me réjouir de l'entrée de ce mécanisme européen de stabilité financière dans le cadre communautaire.

C'est dans ce contexte qu'il a fallu imaginer un instrument pour mutualiser, en quelque sorte, le surendettement de certains pays.

Lorsqu'il s'agit de doter le capital social du mécanisme européen de stabilité financière et d'octroyer des garanties financières, ce sont en effet les parlements nationaux qui mettent les fonds à disposition et qui prennent les engagements. J'exprimerai un regret car, au fond, il s'agit ici de la gouvernance de la zone euro, et je regrette que l'on n'ait pas cru devoir recommander la nomination d'un ministre des finances, qui aurait pu être un vice président de la Commission en charge de l'euro. Je voudrais aussi exprimer un souhait celui que l'Union européenne utilise sa monnaie comme le font les États Unis d'Amérique, pour faire respecter les intérêts vitaux de l'Europe sur le plan extraterritorial. Je souhaite qu'un jour nous puissions utiliser cette monnaie, l'euro, comme un instrument dans la guerre économique et commerciale pour préserver nos intérêts vitaux.